Señora Presidenta, es un avance que analicemos la situación de la pesca en el mar Báltico de manera conjunta y no por especies, porque eso es cierto que ayuda a buscar soluciones para mejorar la biodiversidad. Pero queremos recalcar que es fundamental que todas estas regulaciones respondan realmente a las especificidades de los territorios y de sus gentes porque, desgraciadamente, las necesidades de los pescadores no siempre son recogidas por las políticas de la Unión. Nuestros pescadores y, sobre todo, las artes de pesca de bajo impacto deben estar en el centro de estas políticas. Por eso es imprescindible respetar su modo de vida y su cultura. No se pueden hacer políticas pesqueras sin contar con la gente de la mar para asegurar su presente y su futuro. Creemos que es necesario dar un paso más hacia la gestión de un modelo más sostenible dentro de los propios Estados.